Quiero que las propuestas de los europeos obtengan el respaldo que merecen en Cancún. En relación con este debate hay que subrayar la importancia de las ciudades en la preservación del medio. Existe un pacto entre más de mil alcaldes de la Unión Europea que demuestra la existencia de un reconocimiento del problema por parte de estas autoridades, cuya actuación resulta determinante si queremos tener éxito. De nada valen las grandes palabras que utilicemos si no contamos con la colaboración de los alcaldes de las ciudades. Para ello, es muy importante que se divulguen las emisiones, pues las ciudades producen casi un 80 de los gases de efecto invernadero. Hoy día no existe esta divulgación ni, lo que es peor, un patrón común para la medición misma de estas emisiones. Existe una organización sin ánimo de lucro que se llama Proyecto de divulgación del CO 2 que ya acoge la información de miles de empresas y que pienso podría ser utilizada también por los ayuntamientos. Sin su concurso, sin el concurso de estos ayuntamientos y de los alcaldes, la actuación medioambiental se queda en humo, el humo del que precisamente queremos huir.